fundi er fram haldið á alþingi ég vil vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að forseti norska þingsins thorbjörn jagland er staddur á þingpöllum forsetinn er staddur hér á landi í boði alþingis ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta norska þingsins velkominn í alþingishúsið og vænti þess að för hans til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli

ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með